Signor Presidente, onorevoli colleghi, io credo che con la riforma degli accordi di Schengen si è raggiunto un traguardo importante, perché per la prima volta il metodo comunitario prevale su quello governativo questo significa che la Commissione avrà più forza nel far prevalere l'interesse comune dell'Europa rispetto agli interessi dei singoli Stati. Dunque, non si tratta solo di una riforma di carattere tecnico, ha un valore molto più alto, con questo atto si mette infatti l'accento sul fatto che le frontiere diventano sempre di più europee e sempre meno monopolio dei singoli Stati e in un momento come questo in cui c'è una tendenza molto forte a far prevalere gli egoismi nazionali questa scelta va in controtendenza, rafforza l'idea di un'Europa unita, senza barriere al proprio interno, che favorisce la libertà di circolazione.